Pane předsedající, paní komisařko, navzdory posílenému legislativnímu rámci přijatému v posledních letech jsme byli v poslední době svědky skutečně vážných problémů spojených s praním špinavých peněz, a proto je namístě obava, zdali náš právní rámec je skutečně dostatečný a nejsou v něm mezery či nedostatky. Případ kolapsu lotyšské banky, zmrazení aktiv maltské banky z důvodu podezřelých transakcí jejího iránského vlastníka ukazují, že dnešní evropský právní rámec boje proti praní špinavých peněz skutečně postrádá potřebnou odolnost vůči selhání vlastníků či manažerů bank, či dokonce tedy národních dohledových orgánů.

Proto vítám, že Komise přistoupila k akci a že přišla s návrhem příslušné legislativní změny, zejména té upravující bankovní unii.